Sunt convins că, în ciuda provocărilor de ordin economic cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față, politica de extindere continuă să reprezinte o garanție de securitate pe continentul nostru. De asemenea, procesul de extindere este esențial pentru statele din Balcanii de Vest. În acest sens, aș vrea să atrag atenția asupra a două aspecte 1. Îmi exprim speranța că noul statut de țară candidată al Serbiei în relația cu Uniunea Europeană va fi un stimulent pentru procesul intern de reforme și pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de aderare, inclusiv în ceea ce privește situația minorității române de pe întreg teritoriul Serbiei.

Este de evidențiat avansul important al Republicii Moldova în negocierea Acordului de asociere UE Republica Moldova și a Acordului cuprinzător de comerț liber, elemente care sunt convins că vor asigura o perspectivă europeană clară pentru cetățenii moldoveni în viitorul...